Proponowany tytuł jest następujący Przedstawienie przez Komisję Europejską środków pomocy, które można skierować do Włoch i innych krajów objętych nadzwyczajną falą migracji.

Czwartek Grupa Europa Wolności i Demokracji zwróciła się o umieszczenie w porządku dziennym swego pytania ustnego do Komisji dotyczącego zastosowania europejskiego nakazu aresztowania w sprawie Juliana Assange.